Wij evalueren het beleid op burgerlijke vrijheid, binnenlandse zaken en justitie, en wij kijken uit naar de volgende periode.

Kritische noten richting de Commissie en de Raad die toch telkens weer met deze voorstellen komen. Ook bestaat er geen twijfel over dat het Parlement zich verzet tegen ideeën die in de Raad leven dat binnengrenzen opnieuw gecontroleerd zouden kunnen gaan worden. Ook zegt het Parlement solidariteit tussen lidstaten op het gebied van vluchtelingen moet er nu toch echt een keer komen. Het kan niet dat Zuid Europa dit doet.